por el trabajo realizado hasta ahora y desearle la mejor de las suertes en la tarea que le queda por delante. Hasta hoy creo que la ponente Hohlmeier ha conseguido un aceptable grado de consenso entre las fuerzas políticas, porque el presupuesto del Parlamento Europeo tiene que ser un presupuesto modélico, un presupuesto que, en cierta manera, sea una indicación para el resto de los presupuestos que dependen de la Unión Europea. Tiene que ser un presupuesto transparente, tiene que ser un presupuesto eficaz y tiene que ser un presupuesto austero. Creo que lo que plantea la colega Hohlmeier cumple perfectamente con estas condiciones, como así ha venido siendo también en el pasado. Es un presupuesto que debe ser accesible a todos los ciudadanos, debe proporcionar la mejor calidad al trabajo legislativo —porque aquí estamos los diputados para producir legislación— y tiene que ser un presupuesto que vaya con los tiempos actuales, es decir, un presupuesto que no pueda aumentar, sino que tiene que estar congelado y reducirse en las partidas que se pueda reducir.

Por eso es muy importante que en este último año de la legislatura, que es un año muy complicado, en el cual existen unas obligaciones legales que es necesario cumplir en el presupuesto, encontremos ―como plantea la colega Hohlmeier― nuevos campos en los cuales se puedan efectuar las economías necesarias para que, al final, el presupuesto del Parlamento no exceda de lo que nosotros, como representantes públicos europeos, debemos aprobar.